Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal gilt mein Dank allen Berichterstatterinnen und Berichterstattern, weil sie in den letzten anderthalb Jahren versucht haben, eine gute Lösung zu finden. Damit komme ich auch gleich zur Kommission.

Gleichwohl aber gibt es diverse Studien, die genau das Gegenteil belegen.

Das muss man auch so sagen.

Effizienz und Wettbewerb erreicht man meines Erachtens durch gleiche Regeln, durch eine technische Harmonisierung und durch die Stärkung der Regulierungsbehörden.

Kolleginnen und Kollegen! Beim Bericht Grosch sage ich Ihnen ganz offen auch, klare Wettbewerbsregeln sind wichtig und sie sind verständlich. Marktöffnung muss für alle gleich und für alle in jedem Mitgliedstaat auch möglich sein. Dennoch produziert diese Verordnung an einigen Stellen Rechtsunsicherheit, die die Marktöffnung zur Gefahr für den öffentlichen Personenverkehr werden lässt, zum Beispiel in Bezug auf die Direktvergaben.

Das erhöht nämlich den Druck auf die Direktvergabe und führt diese eigentlich nahezu ad absurdum. Änderungsantrag40, der letztendlich die Unterkompensation betrifft und die Mindestdienstleistungen bei Streik, ist für mich als Sozialdemokrat nicht akzeptabel.